Island je plne fungujúcou demokraciou a krajinou, ktorá spĺňa všetky očakávané štandardy týkajúce sa ľudských práv. Island je súčasťou európskej zóny voľného obchodu, a preto v mnohých oblastiach pokrytých touto agendou je kompatibilný s acquis. V porovnaní s ostatnými kandidátskymi krajinami to dáva Islandu náskok pred konkurenciou.

Za pozitíva v tejto oblasti pokladám zníženie inflácie, ale zároveň treba spomenúť zvýšenie nezamestnanosti. Vítam rozhodnutie Islandu, ktoré upevňuje nezávislosť súdnictva vzhľadom na dosadzovanie sudcov.

Dorovnanie sa štandardom Európskej únie je veľmi vysoké, vďaka čomu krajina participuje v programoch celoživotného vzdelávania Mládež v akcii či Erazmus mundus.